Az egészségügyi ártalmak világosak és bizonyítottak. Az energetikai javulás, előnyök pedig arányaiban egyre kevesebbek. Több országban volt kezdeményezés már arra, hogy eltöröljük az átállítást. A magyar parlamentben a mi kezdeményezésünket egyelőre azért nem támogatja a többség, mert európai uniós harmonizációt vár el.

És még egy megjegyzést itt sokan, akik a nyári időszámítás előnyeiről beszéltek, úgy tekintenek az egységes időszámításra majd, hogy a téli marad meg.